Le Service européen pour l'action extérieure et la Commission européenne reçoivent un courrier abondant et de nombreuses questions parlementaires sur la pratique du prélèvement d'organes sur des prisonniers chinois, le trafic d'organes et le tourisme médical. Une pétition internationale, qui circule actuellement avec un million et demi de signatures demande aux Nations unies de faire pression sur le gouvernement chinois pour mettre fin à ces pratiques et pour qu'il arrête les persécutions des membres du Falun Gong. Toutes nos préoccupations dans le domaine des droits de l'homme sont régulièrement soulevées avec les autorités chinoises

L'Union européenne a soulevé ces préoccupations à l'égard de la peine de mort en Chine et a notamment demandé aux autorités chinoises une plus grande transparence, tant pour ce qui concerne les exécutions que pour les statistiques en matière de prélèvement d'organes. L'existence de ce phénomène est difficile à évaluer et à combattre en l'absence de données fiables. L'Union européenne a également transmis ses regrets qu'un règlement chinois sur les transplantations d'organes, qui est entré en vigueur en 2006, ne contienne aucune disposition requérant l'accord écrit du donneur.

En outre, le plan d'action sur les organes devrait également permettre de lutter contre ce type de trafic.